Uniunea Europeană urmărește cu mare atenție situația din Tunisia și sprijină eforturile poporului tunisian pentru o tranziție pașnică spre democrație. Măsurile inițiale întreprinse de guvernul de tranziție din Tunisia sunt pași în direcția cea bună și facem apel la noile autorități să pună în aplicare pe deplin angajamentele asumate privind guvernarea, respectarea statului de drept și a libertăților fundamentale, precum și reformele economice și sociale. Consider că toate aceste reforme reprezintă una dintre cele mai bune modalități de a investi în viitorul Tunisiei și de a ajuta stabilizarea democrației sale. Europa își dorește un parteneriat stabil cu Tunisia în cadrul Euromed și trebuie să mobilizeze toate instrumentele de care dispune pentru a ajuta procesul de tranziție, crearea de instituții democratice puternice, apariția unei societăți civile active și implicate în punerea în aplicare a reformelor. Avem un interes deosebit pentru o Tunisie stabilă, prosperă și democratică, cu care să putem dezvolta o cooperare reciproc avantajoasă, bazată pe interese și valori comune.